Der Schutz von Rechten geistigen Eigentums ist von existenzieller Bedeutung für die europäische Wirtschaft. Immer häufigere Rechtsverletzungen und der stetig zunehmende Handel mit rechtsverletzenden Waren bedrohen das Wachstum unserer Wirtschaft und damit auch die Arbeitsplätze. Gefälschte Produkte schaden nicht nur der betroffenen Industrie, sondern können auch eine ernsthafte Gefahr für die Gesundheit und die Sicherheit von Verbrauchern darstellen. Dies wird bei dieser Diskussion sehr oft vergessen.

Deshalb ist es so wichtig, dass diese Verordnung an die neuen Herausforderungen unserer Zeit angepasst wird. Die Kommission hat den Handlungsbedarf erkannt und letztes Jahr einen guten Vorschlag gemacht, in dem sie den Anwendungsbereich der Verordnung erweitert, Rechtssicherheit für Durchgangswaren erhöht und mit Blick auf den grassierenden Handel mit gefälschten Produkten im Internet ein besonderes Verfahren für Kleinsendungen vorschlägt.

Dabei beziehe ich mich insbesondere auf die Zollbehörden, Rechteinhaber und Verbraucher. Mit meinem Bericht habe ich vier große Ziele verfolgt erstens die Stärkung des Verbraucherschutzes, zweitens die Entlastung der Zollbehörden, drittens die Stärkung der Rechteinhaber und viertens die Beachtung des Datenschutzes.

Denn gefälschte Produkte entsprechen in der Regel nicht den gesetzlichen Vorgaben und unterliegen in der Regel keiner Qualitätskontrolle. Somit gefährden diese Produkte häufig die Sicherheit und Gesundheit der Verbraucher. In der Anhörung unseres Ausschusses wurden erschreckende Bilder von Verbrauchern gezeigt, die durch den Gebrauch gefälschter Hygieneartikel regelrecht entstellt wurden.

Zu zweitens Zollbehörden können die vielfältigen Schutzrechte nur dann effektiv durchsetzen, wenn sie die Verfahren schnell und effizient abwickeln können. Deshalb haben wir eine Reihe von Vorschlägen gemacht, um die Arbeit der Zollbehörden zu erleichtern. Grundsätzlich sollte für alle Rechtsverletzungen ein möglichst einheitliches, vereinfachtes Verfahren zur Vernichtung von Waren und Einleitung von Verfahren verwendet werden. Das von unserem Ausschuss vorgeschlagene Verfahren ermöglicht die Vernichtung der Ware ohne die Feststellung einer Rechtsverletzung durch ein Gericht, sofern der Rechteinhaber die Rechtsverletzung bestätigt, und das ist sehr wichtig, und der Anmelder oder Inhaber der Waren keinen Widerspruch einlegt. Damit sind der Rechtschutz und ein rechtsstaatliches Verfahren gewährleistet. Das besondere Verfahren für Kleinsendungen erleichtert die Vernichtung von Waren zusätzlich, weil der Zoll den Rechteinhaber im Einzelfall nicht mehr kontaktieren muss. Dies hilft sowohl den Zollbehörden als auch den Rechteinhabern. Und die Bedingungen für den Informationsaustausch zwischen Zollbehörden in der Union und den zuständigen Behörden in Drittstaaten sollten verbessert werden. So wird es möglich sein, die Herstellung und den Vertrieb gefälschter Waren näher an der Quelle zu unterbinden. Zu drittens Außerdem möchten wir mit der neuen Verordnung Inhaber von Rechten geistigen Eigentums stärken. Denn sie sind es, die mit ihren Innovationen maßgeblich Wachstum und Arbeitsplätze in Europa generieren. Wenn wir Europäer weiter wettbewerbsfähig bleiben wollen, müssen wir Innovationen fördern, indem wir Schutzrechte effektiv durchsetzen. Dazu machen wir eine Reihe von Vorschlägen a Rechteinhaber sollen einen besseren Zugang zu Informationen über die beschlagnahmten Waren erhalten. b Diese Informationen dürfen sie auch nutzen, um die Identität des Rechtsverletzers zu ermitteln, sowie im Rahmen von Strafverfahren und außergerichtlichen Vergleichen. c Die größte Verbesserung besteht in der Umkehr der Beweislast im Fall von Durchgangswaren.